borist hefur eftirfarandi tilkynning um skipan embættismanns fastanefndar á fundi umhverfisnefndar í gær sjötta maí var ólína þorvarðardóttir kjörin formaður nefndarinnar